virðulegi forseti mér þótti athyglisvert að háttvirtur þingmaður árni páll árnason nefndi sérstaklega landbúnaðinn vegna þess að það eru einmitt ýmsar landbúnaðarrreglur sem í gegnum tíðina hinar

hafa verið að reyna að knýja fátæk lönd þróunarlönd önnur ríki til þess einmitt að opna alla sína markaði upp á gátt í landbúnaði á meðan þau síðan sjálf stóru ríkin innan evrópusambandsins bandaríkin og fleiri loka öllu því sem þeim hentar þetta er eitt af því sem akkúrat er að þetta er þessi hræsni og þessi tvískinnungur og þetta eigum við að gagnrýna af mætti við eigum ekki að fylkja okkur í lið með þeim löndum sem svona koma fram heldur að gagnrýna það og hafa til þess sjálfstæða rödd við erum bara augljóslega ósammála um aðild okkar að öryggisráðinu ég er einfaldlega að segja að hversu vel sem að því staðið og að því er gert þá gerðum við meira gagn með ýmsu öðru og við eigum að sjálfsögðu eftir að sjá úrslit kosninganna það verður spennandi að sjá ef við komumst þar inn þá vona ég svo sannarlega að við verðum réttmætir málsvarar hinna góðu gilda